que Europa es capaz de tener una coordinación interna por la innovación en todas las direcciones generales. A mí me parece que esto es una evolución en positivo ante un panorama de dispersión al tener tantísimas direcciones generales después de la entrada de tantos países en el año 2004. Pero, sobre todo, quiero también dar la enhorabuena porque en este programa se han dirigido a los pequeños, han entendido la sensibilidad de los pequeños y el programa COSME y otras muchas medidas que ha tomado la Dirección General, son programas de sensibilidad.

Y lo mismo digo respecto a las empresas emergentes.

En primer lugar, como han dicho ya algunos compañeros nuestros, el tema de la falta de crédito —no tenemos instrumentos en muchos países para el desarrollo del crédito, hay que trabajar en ello— y, sobre todo, la coordinación de la investigación y de los resultados.